Domenico Leonarduzzi è mancato la scorsa settimana all'età di 86 anni e, come voi potete immaginare, lascia nella famiglia un vuoto incolmabile, perché naturalmente caratterialmente è stato un uomo forte, pieno di iniziativa e di buona volontà, ma lascia anche alla Comunità europea una grande memoria e una grande testimonianza di quello che può essere un progetto comune vero da condividere, anche se in altri momenti le posizioni politiche nostre ci vedono molto lontani. Vorrei chiedere a quest'Assemblea, se possibile, di commemorare la sua figura anche in un altro momento in modo approfondito.